S'il y a des excuses à demander, c'est plutôt de votre part. Bien sûr, il y a d'autres moyens, des moyens théoriques qui étaient irréalistes, que les gouvernements n'auraient pas acceptés.